Herr Präsident! Mir ist durchaus bewusst, dass die holländische Regierung sich zum Teil anders positioniert als die deutsche Bundesregierung.

dass man nachhaltige Haushaltspolitik machen muss. Unser Thema heißt auch bei Haushaltspolitik Generationengerechtigkeit.

Wenn man nicht in der Lage ist, gleichzeitig für die jungen Leute Perspektiven zu schaffen, und wenn man nicht in der Lage ist zu sagen, wie denn die nachhaltige Entwicklung, von der immer wieder gesprochen wird, in Gang gesetzt werden soll, dann halten wir das für keinen Beitrag zur Generationengerechtigkeit.